stracili zdrowie lub nawet życie, a także setki tysięcy ludzi, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania. Ówczesne władze krajów byłego bloku wschodniego zbyt długo ukrywały przed światem, a przede wszystkim przed własnymi obywatelami, informacje o katastrofie. Bardzo to utrudniło jakiekolwiek działania zapobiegające skutkom tej katastrofy. Później jednak Czarnobyl stał się symbolem skutecznej współpracy władz krajów dotkniętych katastrofą ze społecznością międzynarodową. Wspominając katastrofę z Czarnobylu jesteśmy dzisiaj także myślami z narodem japońskim zmagającym się ze skutkami spowodowanymi falami tsunami i ze skutkami wypadku w elektrowni atomowej Fukushima. Druga informacja i jednocześnie bolesne przypomnienie za kilka dni, 10 kwietnia mija rok od katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Jeden z tych parlamentarzystów przygotowany był już na to, aby zasiąść w Parlamencie Europejskim, jako jeden z 18 posłów. Większość tych, którzy zginęli pełniła najważniejsze funkcje państwowe.

Przyczyny katastrofy nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione, nadal czekamy na informacje w tej sprawie. W tych dniach łączymy się ponownie z osobami pozostającymi w żałobie po swoich najbliższych. Trzecia informacja Parlament Europejski wyraża zaniepokojenie odrzuceniem przez sąd najwyższy USA wniosku pana Troya Davisa o odroczenie wykonania ciążącego na nim od 20 lat wyroku śmierci i umożliwienie ponownego otwarcia postępowania sądowego. Apeluję do stosownych władz amerykańskiego stanu Georgia o skorzystanie z prawa do zmiany ciążącej na panu Davisie kary śmierci na karę dożywotniego więzienia. Śmierć nigdy nie może być wyrazem sprawiedliwości. Kolejna informacja jesteśmy także głęboko zaniepokojeni wydarzeniami w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. Wybory prezydenckie przyniosły strach i przemoc, zamiast oczekiwanych przez obywateli tego kraju pokoju, przyszłości i dobrobytu.

Wzywamy obie strony do natychmiastowego powstrzymania się od przemocy skierowanej przeciw cywilom. Wspólnota międzynarodowa musi zrobić wszystko, by powstrzymać masakrę ludności. Wszyscy winni zbrodni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wierzymy w to głęboko i Parlament Europejski uczyni wszystko w tym kierunku. I ostatnia informacja zgodnie z moją obietnicą, aby stale informować Państwa o postępach w wyjaśnianiu sprawy domniemanej korupcji niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego, pragnę przypomnieć, że w czwartek po spotkaniu liderów grup politycznych otrzymali Państwo ode mnie list z bieżącymi informacjami w tej sprawie.

Dziś podczas obrad Prezydium Parlamentu o godz.